Szeretném elismerésemet kifejezni Veronika Lope Fontagné nek, akinek sikerült kompromisszumokat kötni ebben a nagyon kényes témában is. A jelentésével kapcsolatban három megjegyzést szeretnék tenni. Először az Unió tagországaiban, igaz eltérő mértékben, de a munkahelyteremtés tartozik a legfontosabb feladatok közé. A fiskális konszolidáció ezért nem igazán sikeres, és nem is lehet sikeres ott, ahol a munkát és a munkavégzést terheli a kormány újabb és közvetlen adókkal. A fiatalok munkavégzését is úgy tudjuk a legjobban ösztönözni, ha az adópolitikát jobban összehangoljuk a foglalkoztatáspolitikával. Másodszor a munkaerőpiacon kialakuló feszültségek nagy része a kereslet és a kínálat szerkezeti eltéréséből adódik. Illúzió azt gondolni, hogy a munkaerőpiac a kínálathoz igazítható. A minőségi pályaválasztási tanácsadás, az oktatás, mely a munkaerő piaci előrejelzéseken alapul sokkal hatékonyabb lehet, mint az úgynevezett második esély megteremtése, habár erre is szükség van, amikor a pályakezdőknek a munkaerő piaci szolgálat munkahelyet vagy újabb oktatási formát keres.

Nyilvánvalóan új stratégiai elképzelések kialakítására ösztönöz, a szociális ellátás ugyanis gyakran demoralizáló jellegű is lehet egyes juttatásait tekintetbe véve, különösen akkor, ha az alacsony vagy minimálbér és a szociális juttatások közt nincs vagy nagyon kicsi a különbség. Felülvizsgálatra szorul az az elképzelés is, miszerint a szociális juttatáshoz nem köthető munkavégzési kötelezettség. Úgy vélem, a fiskális reformokról beszélve a gazdasági foglalkoztatás és szociálpolitika jobb összehangolása elkerülhetetlen.